Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je remercie tout d'abord Mme la rapporteure. Ce rapport est notre réponse au défis sociaux engendrés par le choc de la COVID et notre message est clair assurer une relance européenne à la hauteur des défis en ne laissant personne de côté. Le Semestre européen sera l'instrument de la relance, c'est très bien, et ce rapport permet de rappeler que le social et l'emploi doivent être tout autant la priorité que nos politiques économiques de relance. Il faut garantir que nous allons tous dans la même direction. Une relance est une transformation innovatrice économiquement, juste socialement et responsable écologiquement.

Le plan de relance historique, adopté en juillet dernier, devra soutenir les travailleurs, spécifiquement les plus précaires, afin de préserver leurs emplois, leurs salaires et leurs conditions de travail. Favoriser l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, accompagner les plus démunis, renforcer l'employabilité des jeunes doivent demeurer nos priorités. Deuxièmement, le maintien de notre cap. Ce choc nécessite des réponses rapides. Toutefois, nous ne devons absolument pas renoncer à nos objectifs de plus long terme. Nos politiques économiques et sociales doivent contribuer aux objectifs du développement durable, à la mise en œuvre du pacte vert et à la concrétisation du socle européen des droits sociaux. Troisièmement, l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda social. De profondes inégalités et la faiblesse de notre modèle social européen ont été révélées. Nous devons avancer sur notre agenda en faveur de la convergence sociale et de la lutte contre la pauvreté. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Commissaire, à titre d'exemple, un instrument pour un salaire minimum équitable dans chaque pays membre est plus que jamais nécessaire. Nous savons la Commission européenne engagée, nous attendons des annonces fortes et vous pourrez alors compter sur le Parlement européen pour bâtir l'Europe de la justice sociale.